Zum Hintergrund der anstehenden Hinrichtungen der beiden Frauen ist ja schon gesprochen worden. Ich möchte jetzt deshalb kurz darauf eingehen, dass es auch im Iran selbst eine Bewegung von Aktivisten gibt, die sich gegen die Steinigung und für die Beendigung dieser grausamen Praxis einsetzt.

2008. Das iranische Gesetz erlaubt jedoch dem einzelnen Richter, nach seiner eigenen Entscheidung ein Urteil zu fällen. Das Komitee des iranischen Parlaments für rechtliche und gerichtliche Angelegenheiten empfahl im Juni letzten Jahres die Aufhebung des Artikels über Steinigungen bis zur Revision des Strafgesetzbuches, worüber gerade im Parlament diskutiert wird. Ein dem Wächterrat zur Zustimmung vorgelegter Entwurf benötigt dessen Billigung. Der Wächterrat überprüft, ob die Gesetze in Übereinstimmung mit der Verfassung und den islamischen Vorschriften stehen. Im Entwurf soll das kann ich jedoch nicht verbindlich sagen jeglicher Hinweis auf die Strafe der Steinigung fehlen. Der Wächterrat könnte jedoch auch den Artikel über die Steinigung wieder in Kraft setzen. Die EU muss deshalb alles tun, damit es hier zu einer gesetzlichen Regelung kommt, die die Steinigung verbietet, und hier ist es wichtig, an die Verantwortung des iranischen Parlaments zu appellieren. Es bleibt die ernsthafte Sorge über das Schicksal von Sakineh Mohammadi Ashtiani. Es gibt keine Sicherheit, dass sie endgültig nicht gesteinigt wird.

Deshalb ist die Forderung, ihre und alle Hinrichtungen im Iran zu beenden!

Es soll damit schon begonnen werden, und es ist sehr richtig, dass die Vizepräsidentin Ashton genau dies gefordert hat.